það skiptir afar miklu máli að það sé góð sátt og það ríki mikil sátt og vissa um að það sé engin óhlutdrægni í starfsemi stofnunarinnar þetta er mjög góð stofnun og mest af þessari vinnu sem kemur frá þessari stofnun er góð en samt sem áður eru uppi mjög ríkar efasemdir um óhlutdrægni stofnunarinnar það þýðir ekkert að koma hér eins og háttvirtir þingmenn guðjón ólafur jónsson og vera með einhverjar svona málfundaréttlætingu og útúrsnúninga það er einfaldlega svo að það ríkja efasemdir um óhlutdrægni stofnunarinnar og meðal annars í því máli sem hefur verið nefnt hér í máli fyrrum forsætisráðherra og utanríkisráðherra halldórs ásgrímssonar það skiptir verulega miklu máli fyrir stofnunina að það verði kafað ofan í þetta mál þegar var mikil umræða um hans mál hér í þjóðfélaginu og það var farinn að myndast verulegur þrýstingur á stjórnvöld hvað gerðist það gerðist það að ríkisendurskoðandi kom með álit álit sem hann segir sjálfur á blaðsíðu tvö að hann tekur það fram að rétt þyki áður en lengra er haldið að taka fram að svar við spurningum um hæfi eða vanhæfi stjórnvaldshafa er lögfræðilegt álitaefni sem löggjafinn hefur alls ekki ætlað ríkisendurskoðun að leysa úr tilvitnun lýkur herra forseti það er sem sagt ríkisendurskoðandi sem á að vera hafinn yfir allan vafa um hlutdrægni hann segir sjálfur að hann sé að gera eitthvað sem honum sé ekki ætlað að gera þannig að þetta eitt í svona vafasömu máli það ætti að vera til þess að það verði farið ofan í starfshætti stofnunarinnar við megum ekki gleyma því að í þessu máli er uppi grunur rökstuddur grunur og í rauninni vissa að þáverandi ráðherra hafi selt fyrrum varaformanni sínum ríkiseigur hann seldi búnaðarbankann og það sem meira er það var gert með því að ýta öðrum kaupendum til hliðar meðal annars á þeim forsendum að þessi kaupendahópur hefði kjölfestufjárfesta þýskan banka allir vita sem fylgst hafa með hvað varð um þennan þýska banka hann gufaði bara upp þessi kjölfesta var ekki meiri en svo að hún gufaði upp á einu ári þannig að það eitt er ekki hafið yfir efasemdir að verða vitni að því að formaður selji fyrrum varaformanni sínum heilan banka ég sé það að framsóknarmenn hrista hausinn en þetta eru réttmætar efasemdir sem hefur verið gerð úttekt á meðal annars í fréttablaðinu þar kom fram og í skýrslum ríkisendurskoðanda reyndar að kaupendahópurinn breyttist á tímabilinu hann breyttist því menn voru að hringjast á hvernig kaupin ættu að gerast á eyrinni þannig að það er mjög ódýrt að ætla að eyða þessu tali með því að segja að það sé komið hér eitthvað álit frá

en það er rétt að minna þá á sem halda því fram og halda því til haga hér í umræðunni að það var nú einn af nefndarmönnum í einkavæðingarnefndinni hann gat ekki setið í þessari nefnd vegna þess að vinnubrögðin voru með þeim hætti að hann ákvað að segja af sér það sýnir að þessi vinnubrögð eru sko alls ekki hafin yfir gagnrýni og það sem ríkisendurskoðun þarf á að halda fyrst og fremst það er að ríki traust um hana en þessi vinnubrögð eru það ekki við megum ekki heldur gleyma því að í þessari einkavæðingu að hverjir keyptu jú það voru menn sem voru tengdir ráðherranum það var eins og ég sagði áður varaformaðurinn og innstu koppar í búri framsóknarflokksins þeir reiddu ekki út fé úr eigin vasa heldur fengu lán það er staðreynd fengu lán í ríkisbankanum landsbankanum til þess að einkavæða búnaðarbankann og fengu síðan þýskan banka með sér í liðið sem síðan gufaði upp þeir fengu líka á annan milljarð dollara í afslátt og kaupverð þannig að þetta mál er ákveðinn blettur sem þarf að þvo af stofnuninni það er ekkert hægt að fara í gegnum eða umræðu og þessa skýrslu ríkisendurskoðanda nema að ræða þessa hluti ég heyri það að háttvirtur þingmaður guðjóni ólafi jónssyni finnst þetta hlægilegt en mér finnst þetta alvarlegt ég veit að mörgum í þjóðfélaginu finnst þetta mjög alvarlegt og þetta er alls ekki hlægilegt það er líka ekkert hlægilegt að við söluna á landsbanka íslands var lægsta tilboði tekið herra forseti það er nú svo að áður en sú sala fór fram þá var reyndar eignarhlutur bankans í vátryggingafélagi íslands hann var seldur hverjum var hann seldur hann var seldur sama hópi s hópnum og hver stóð að þeirri sölu það var auðvitað formaður bankaráðsins sem er núna kominn í forsvar fyrir viðkomandi hóp s hóp og stendur í því að kaupa flugleiðir

endilega reiður á því þetta eru staðreyndir málsins það má nefna fleiri mál sem eru vafasöm og þyrfti að fara rækilega ofan í en mér finnst að við getum ekki farið frá þessari umræðu um traust og trúnað ríkisendurskoðanda nema að fara í gegnum þessi mál og einnig er þetta bara lýðræðisleg skylda að fara rækilega í gegnum þessa einkavæðingu ég get lofað fólki því herra forseti að við í frjálslynda flokknum við munum fara ofan í saumana á þessu máli ef við komumst til valda í komandi kosningum